Für mich stellt sich die Frage der Stabilisierung und wie wir Wirtschaftswachstum erreichen. Die Frage ist der Haushalt 2011 ist ja gerade in Verhandlung kennen Sie Haushaltslinien, die eigentlich zu einem verstärkten Beschäftigungseffekt führen? Wie können wir kleine und mittlere Unternehmen besser unterstützen, und wie bekommen wir mehr und bessere Unternehmer? Ich glaube, das ist die zentrale Frage der Stabilisierung. Wenn wir mehr erwirtschaften, können wir auch wieder mehr verteilen und können auch in Europa wieder gerechter werden.

Wird es hier von Ihnen einen Vorschlag geben?